fagna þessum kjarasamningi og óska así og samtökum atvinnulífsins til hamingju með niðurstöður þeirra þetta er kjarasamningur sem marga hefur dreymt um í áratugi að það væri horft til lágtekjufólksins á vinnumarkaði sérstaklega til þess og kjör þess bætt á markaðnum þannig að hér er stigið skref sem ég vona að ég sjái framhald á það var skoðun okkar framsóknarmanna að kjarasamningar nú þyrftu að snúa sérstaklega að tvennu að bæta kjör láglaunafólksins og kvenna á vinnumarkaði og í leiðinni hafa það í för með sér að verðbólgan héldist áfram lág þannig að ég óska hæstvirtum forsætisráðherra og ríkisstjórninni eðlilega til hamingju með þessa niðurstöðu það er gott að hún er í höfn stóra atriðið er svo að lækka verðbólguna og vaxtastigið sem er allt og alla að drepa seðlabankinn barði hausnum því miður við steininn og lækkaði ekki stýrivexti í síðustu viku sem varð áfall fyrir íslenskt atvinnulíf bandaríkjamenn eru byrjaðir að lækka sína vexti til þess að mæta framtíðinni efnahagsstefna ríkisstjórnarinnar er óskýr þrátt fyrir þetta hún er ómarkviss hún er eiginlega á floti eins og íslenska krónan ég vil spyrja hæstvirtan forsætisráðherra þar sem hann boðar lækkun á tollum og vörugjöldum ég hygg að vörugjöld séu nú ekki lengur á innfluttum matvælum kom ekki til greina við þessar aðstæður

á matvælaverði hér í landinu út af áttatíu prósent hækkun á áburðarverði yfir fimmtíu prósent á fóðurverði og svo framvegis hvernig ætlar ríkisstjórnin að bregðast við þeim vanda ég vil enn fremur spyrja hæstvirtan forsætisráðherra kom skattlagning á flutningskostnaði út á landsbyggðina ekkert til greina eða umræðu í þessum kjarasamningum ég hygg að atvinnulífið hafi horft mjög til þess að ríkisstjórnin gripi þar inn í svo vil ég hér segja að því miður þá er íslenska krónan í gíslingu jöklabréfanna og erlendra spákaupmanna íslenskt atvinnulíf mun leita leiða frá okurvöxtum til að lifa af það er í rauninni háskaleg stefna dagsins að ríkisstjórnin og seðlabankinn skuli ekki í samstarfi með atvinnulífinu takast á við það stærsta verkefni sem snýr að kjörum hvers einasta íslendings að lækka hér vaxtastig og hemja verðbólguna þetta eru langstærstu hættumerki sem blasa við íslensku samfélagi og því miður skilar ríkisstjórnin áfram núlli í þessum efnum húsaverð á íslandi hefur hækkað alveg gríðarlega á síðustu árum sem mun reyna á unga fólkið sem þarf að kaupa sína fyrstu íbúð og sú auðvitað mikla okurvaxtastefna sem hér ríkir þess vegna þýðir ekkert fyrir ríkisstjórnina að segja nú við höfum lokið gerð kjarasamninga þeir eiga auðvitað eftir að semja við opinbera geirann og svo framvegis en þeir verða að takast á við þetta stærsta hagsmunamál íslensks almennings og íslenskra fyrirtækja að fást við verðbólguna af meiri alvöru en gert hefur verið í tíð þessara ríkisstjórnar þetta er óþolandi ástand að búa við hæstu vexti í evrópu að hér skuli húsaverð hafa hækkað svo af einhverjum ástæðum sem ekki nú liggur nú hreint fyrir á síðustu árum og væri auðvitað fróðlegt að skoða þann markað ég hygg að bankarnir hafi þar komið inn á markaðinn með byggingarverktökum og svo framvegis þannig að það er að mörgu að hyggja sem þarf að skoða með launafólkinu til þess að bæta hér lífskjör og lífsgæði þannig að ég vil hér auðvitað svo að lokum segja að við framsóknarmenn við fögnum gerð þessara kjarasamninga og við teljum að það hafi verið stigin rétt skref í þessari hugsun gagnvart þeim sem lægst eru settir við viðurkennum og vitum að það sem hér hefur komið fram er rétt að enn eru laun of lág á íslandi og það eiga líka aðilar vinnumarkaðarins í atvinnulífinu að átta sig á að það eru margir að taka meira en þeir hafa þörf fyrir við viljum vera íslensk samvinnuþjóð og þess vegna verða þeir sem leiða atvinnulífið líka að gá að sér og marka stefnu um að ganga ekki of langt í launatöku fyrir sjálfa sig því miður hefur það gerst á síðustu árum að hér höfum við séð ofurlaun sem ganga illa upp ég vil hér segja að hækkun skattleysismarka sem að vísu eru tvö þúsund krónur á ári ekki rétt á næstu árum eru auðvitað lítil skref en við fögnum þeim og þau fara upp í hundrað og fimmtán þúsund í lok samningstímans hækkun skerðingarmarka á barnabótum finnst mér sérlega jákvæð og hugarfar samningsaðilanna eins og ég hef margsagt hér er auðvitað mjög gott við þessar aðstæður að laga og bæta kjör þeirra sem hafa setið eftir í launaskriði á síðustu árum eru mikilvæg mannréttindamál í hugum okkar framsóknarmanna þannig að ég vil sérstaklega þakka así og aðilum vinnumarkaðarins fyrir að hafa klárað þennan kjarasamning það veitir okkur öryggi en ég mun ekki sitja á neinum friðarstóli við hæstvirta ríkisstjórn því hún hefur ekki unnið sína heimavinnu hún hefur því miður ekki tekist á við það sem skiptir mestu máli verðbólgan er þjófur í veskjum fólksins og tekur þar stærri og stærri hlut í vöxtum og vaxtavöxtum og þess vegna er það krafa mín og okkar framsóknarmanna að ríkisstjórnin vakni og taki betur á honum stóra sínum það á hún að geta við skiluðum góðu búi til þjóðfélagsins framsóknarmenn í ágætu samstarfi við sjálfstæðisflokkinn og þess vegna er hægt að bæta lífskjör sem er verið að í gegnum þessa kjarasamninga þannig að ég vil hafa það mín lokaorð auðvitað verður ríkisstjórnin seðlabankinn og aðilar vinnumarkaðarins að mynda nýja þjóðarsátt til þess að takast á við þetta stærsta verkefni dagsins hvernig á að lækka verðbólguna lækka vexti horfa á stöðu gjaldmiðilsins til framtíðar velta fyrir sér hvers vegna er íbúðarverðið á íslandi orðið svo ógnarhátt að ungt menntafólk sem ég hitti núna til dæmis í horsens í danmörku það veltir því fyrir sér að við þessar aðstæður sé erfitt að velja sér búsetu á íslandi þess vegna eru verkefnin ærin hæstvirtur forsætisráðherra ég bið ríkisstjórnina að bretta upp ermar og fást við þetta mikilvæga verkefni á íslandi